Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe in gospodje! Odbor za finance je na sedmi seji trinajstega marca letos kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je državnemu zboru obravnavo in sprejetje predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem. Kolegij predsednika Državnega zbora je sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Kot gradivo smo na odboru za sejo prejeli mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje vlade in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s stodevetindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine vseh strank zastopanih v državnem zboru, in sicer k prvem in tretjem členu predloga zakona. Na seji odbora so sodelovali: poslanec Jože Lenart v imenu predlagatelja, predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance ter Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja predstavil ključne rešitve, ki jih predvideva predlog zakona. Poudaril je, da je problematika plačila dohodnine od nadomestila za člane volilnih odborov, da se je torej pojavila pred volitvami v državni zbor leta dva tisoč osemnajst, ko je to vprašanje izpostavila Finančna uprava Republike Slovenije. Do takrat člani volilnih odborov dohodnine iz tega naslova niso plačevali. Zaradi gradiva Finančne uprave, v katerem je bila dana zahteva za nakazilo akontacije dohodnine za člane volilnih odborov, je prišlo do izstopov iz članstva v volilnih odborih. Izvedene so bile nekatere začasne prilagoditve predpisov, da bi se preprečile posledice, ki bi lahko v končni fazi tudi ogrozile izvedbo volitev. Predlog zakona, ki je pred nami, omogoča primerno razrešitev te odprte zadeve, njegov cilj je, da postane nadomestilo za delo v volilnih odborih na volitvah in referendumih predmet oprostitve po Zakonu o dohodnini. plačila dohodnine bo tako oproščen tudi dohodek za odstop prostora za izvedbo volitev oziroma referenduma, v kolikor le-ta ne presega štiriinosemdeset evrov, saj so se tudi tukaj pojavljale težave, predvsem z zagotavljanjem prostorov za namen izvedbe volitev. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je navedla, da je Zakonodajno-pravna služba podala pisno mnenje s pripombami, ki jih predlagani amandmaji v celoto v celoti odpravljajo. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance je predstavila mnenje vlade o predlogu zakona, pri čemer je kot bistveno izpostavila predlog vlade, da se določba predloga zakona, ki ureja višino nadomestila preoblikuje tako, da bo nadomestilo, ki ga prejme član volilnega odbora vezano na dvajset odstotkov nadomestila, ki je največ lahko določeno za predsednika okrajne volilne komisije. V razpravi so članice in člani odbora opozorili na problematiko ustvarjanja izjem od splošnih pravil, vendar po izpostavili, da je konkretni predlog zakona potrebno obravnavati ob upoštevanju pomena volilnih odborov za delovanje demokratičnega sistema ter z vidika dohodka, ki ga ki ga kot nadomestilo za delo v volilnih odborih zagotavljajo predvsem socialno šibkejšim skupinam. Izrazili so zadovoljstvo nad široko podporo predlogu zakona, ki bo področje primerno uredil in omogočil višje plačilo predsednikom volilnih odborov glede na njihove obveznosti ter po ter ta prav tako povečan znesek nadomestila za najemodajalce. Odbor je v skladu z drugim odstavkom stotridesetega člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje vseh poslanskih skupin zastopanih v parlamentu oziroma v državnem zboru, in sicer k prvem in tretjem členu predloga zakona, in jih sprejel. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji, dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. Za uvodno ...